Il n'y a donc plus d'État de droit.

Plutôt que d'être la voix guerrière des États Unis, qui veulent casser l'Europe en deux et construire un nouveau mur de Berlin, ce parlement devrait soutenir la paix et demander à Kiev d'arrêter les bombardements des populations civiles.